Moje vprašanje gre v smeri, da je potrebno precizirat, kje so tiste možnosti, kjer so lahko ti postopki enostavnejši. Po mojem globokem prepričanju so predvsem področje javnih naročil eno izmed tistih področij, kjer imajo mala podjetja največ težav in to je eno od tistih področij, kjer je sicer v Evropi veliko zmede.

Ali se poslanka s tem strinja?